Herr Präsident! Man kann es ja mittlerweile als Trend bezeichnen, dass die EU Finanzmittel, die ursprünglich für Entwicklungshilfe konzipiert waren, nun für Migrationsabwehr und Militärisches verwendet so bei der Änderung des Instruments für Stabilität und Frieden, bei dem EU Treuhandfonds für Afrika und nun bei der Zusammenfassung der bisherigen externen Finanzinstrumente zu einem einzigen. Militär als Entwicklungshelfer? Leider ist dies im Vorschlag der Kommission und leider auch im abgestimmten Text aus dem Ausschuss so vorgesehen. Mit Militär in Krisengebieten wird keine Armut bekämpft und werden Konfliktursachen nicht beseitigt. Dies ist das endgültige Aus für eine neutrale, zivile europäische Krisenhilfe. Mit der Begründung, flexibler und effektiver zu sein, werden die Instrumente zusammengelegt auf Kosten der demokratischen Kontrollmöglichkeiten und der Transparenz. Aus unserer Sicht wird die Verschmelzung von allen Politikfeldern im neuen NDICI inklusive der Entwicklungszusammenarbeit zu einer Unterordnung aller Politikbereiche und EU Hilfen unter die geostrategischen und ökonomischen Interessen der EU führen. Die Einbeziehung und Finanzierung von militärischen Akteuren und sogenannten Partnerarmeen im Rahmen von Ausbildungsmaßnahmen und deren Einsatz als eine Art Übergangsverwaltung Militär als Verwaltung! in Krisengebieten lehnen wir entschieden ab. Diese Ansicht teilen im Übrigen auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort. Da frage ich mich sehr, woher der Kollege von den Sozialdemokraten aus dem Entwicklungsausschuss seine Informationen hat. Wir haben einen Ablehnungsantrag zum vorliegenden Vorschlag eingebracht.